De EU wordt op een pijnlijke manier voor schut gezet door de islamistische regering van Erdogan, die alle krediet blijft krijgen en tegelijkertijd ook alles doet wat strijdig is met de voorwaarden om te kunnen toetreden tot de Europese Unie. Als ik mevrouw Ashton en de linkse collega's hier hoor, dan vormen de systematische schendingen van de mensenrechten juist een argument om de Turkse regering te belonen en nieuwe hoofdstukken te openen in de onderhandelingen. We moeten dringend af van dat soort kromdenken.